Spoštovani! Odbor za zunanjo politiko je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij obravnaval na dvanajsti seji šestnajstega januarja dva tisoč devetnajst. Uvodoma je predstavnik predlagateljev magister Branko Grims v dopolnilni obrazložitvi predstavil razloge in argumente za vložitev omenjenega predloga, kot jih je predstavil tudi danes. V nadaljevanju se je doktor Miroslav Cerar, minister za zunanje zadeve, strinjal s predlagateljem, da je vprašanje migracij aktualno in pomembno vprašanje, vendar je v predstavitvi odklonilnega mnenja vlade pojasnil, da predlog posvetovalnega referenduma iz procesnih, pravnih in vsebinskih razlogov ni možen in tudi ni sprejemljiv. Pojasnil je, da je v Generalni skupščini OZN v globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah podprlo sto dvainpetdeset držav - pet držav je bilo proti, dvanajst držav je bilo vzdržanih, ena pa se glasovanja ni udeležila. Ob tem je poudaril, da gre za mednarodni akt, katerega sprejem je po petinsedemdesetem členu Zakona o zunanjih zadevah v pristojnosti vlade. Akt je nepogodbene narave in tako ne vzpostavlja novih mednarodnopravnih ali notranjepravnih obveznosti za državo in ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov. Torej, ne gre za odločitev iz pristojnosti državnega zbora. Dodal je, da predlog posvetovalnega referenduma tudi na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi nima zakonske podlage. Izpostavil je pomen koordiniranega upravljanja migracij, pri čemer je poudaril, da globalni dogovor določa pogoje za vračanje nezakonitih migrantov, ločuje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami, vsaka država pa ima suvereno pravico, da samostojno ureja vprašanje zakonitih migracij. Tako tudi Slovenija glede migracij deluje solidarno, upošteva svoje integracijske zmožnosti in ob tem ohranja varnost svojih državljanov. Opozoril je tudi na populistični pristop obravnave zadevnega vprašanja in na pojav sovražnega govora. Tudi državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve magister Sandi Čurin je ponovil, da globalni dogovor ni pravno zavezujoč dokument in da na ustrezen način naslavlja vprašanje migracij. Vodja Zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič je dejala, da institut posvetovalnega referenduma posega v vprašanje iz pristojnosti državnega zbora, ki je tudi širšega pomena za državljane, vendar pa je posvetovalni referendum lahko le predhoden preden državni zbor končno odloči o posameznem vprašanju. Mnenje volivcev na tovrstnem referendumu je nezavezujoče, saj gre le za politično zavezo. Dejala je, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma sicer vložen legitimno s strani kvalificiranih predlagateljev, vendar se odpirata dve vprašanji. Prvič. Ali to vprašanje sodi v pristojnost državnega zbora? In drugič. Ali je referendumsko vprašanje dovolj jasno? Vprašanje se namreč nanaša na globalni dogovor, torej na akt, katerega sprejetje ne sodi v pristojnost državnega zbora, prav tako pa Zakon o referendumu in ljudski iniciativi v osemindvajsetem členu določa, da državni zbor razpiše posvetovalni referendum, preden poda končno odločitev o določenem aktu, ki pa v tem primeru še ni bil vložen. Poudarila je, da je akt, s katerim lahko državni zbor obravnava vsebino, lahko le priporočilo, deklaracija, resolucija ali zakon. Prav tako mora biti referendumsko vprašanje jasno. Zaključila je, da v tem primeru vprašanje sestoji iz navedbe akta, ki ni v pristojnosti državnega zbora, in iz interpretacije vsebine le-tega. Zato posledično vzbuja dvom in tako ne more biti predmet razpisa posvetovalnega referenduma. V razpravi je bilo nato opozorjeno na vzroke migracij, na razmere v državah izvora, na širjenje nestrpnosti in strahu pred migranti, večkrat pa je bilo izraženo tudi mnenje, da je obravnava predloga posvetovalnega referenduma tudi glede na mne- nje Zakonodajno-pravne službe državnega zbora brezpredmetna. Nekateri razpravljavci so menili, da globalni dogovor ne ločuje v zadostni meri med zakonitimi in nezakonitimi migranti, da vsebuje dvomljiv mehanizem vračanja migrantov, opozorjeno pa je bilo tudi na potrebo po zagotovitvi zadostnih kapacitet za varovanje meja Republike Slovenije, ki je kot ena izmed redkih držav v soseščini globalni dogovor podprla. Odbor je po končani razpravi na podlagi drugega odstavka stoštiriinosemdesetega člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o predlogu mnenja, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij primeren. Odbor s petimi glasovi za in desetimi glasovi proti predlaganega mnenja ni sprejel. Hvala lepa.